Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, poslanke in poslanci! Vsi se zavedamo, kako pomemben in spoštovanja vreden je poklic gasilca, zato je vsaka sprememba, ki prispeva k izboljšanju njihovega položaja dobrodošla. Ob tem nikakor ne zanemarjam prostovoljnih gasilcev, a danes govorimo le o poklicnih. Predlog zakona je rezultat stavkovnega sporazuma in predvideva pravico do dodatka za stalnost pol petih in ne po desetih letih. Prav je, da se poklicnih gasilci glede teh pravic izenačijo z drugimi uniformiranimi poklici, navsezadnje so medsebojno povsem primerljivi in ni primerno, da bi bili gasilci še naprej prikrajšani. Skupnost občin je opozorila, da so finančna sredstva za ta ukrep zagotovljena le za leto dva tisoč devetnajst, ne pa tudi za leto dva tisoč osemnajst, in ker je bil stavkovni sporazum podpisan januarja lani, so gasilci upravičeni do poračuna sredstev tudi za nazaj. Na spremembo o odmeri dodatka čakajo že dobro leto in preprosto ne moremo dovoliti, da se zatakne pri denarju. Konec koncev gre za relativno majhen znesek, približno sto petinštirideset tisoč evrov. Pozdravljam odločitev, da smo na Odboru za obrambo soglasno sprejeli sklep, po katerem predlagamo vladi, da preuči možnost refinanciranja finančnih sredstev. To velja tudi za tiste občine, ki so ustanovile poklicne gasilske enote za izvedbo predlaganega zakona. Poklicni gasilci so nosilni steber reševanja in zaščite v primeru naravnih, prometnih, industrijskih in drugih nesreč. Nesebično pomagajo vsem državljankam in državljanom in pri tem nemalokrat tvegajo lastna življenja. So vedno na voljo in pridejo takoj, nobena druga podobna sila v državi nam v tako kratkem času ne priskoči na pomoč. V Stranki Alenke Bratušek smo soglasni, da si je treba prizadevati za izboljšanje pogojev dela tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev in ne, ni dovolj, da jim spoštovanje za njihovo požrtvovalnost pokažemo le z besedami. Dajmo to storiti tudi z dejanji. V poslanski skupini Sabo pozdravljamo predlog zakona in ga bomo soglasno podprli. Hvala lepa.